L'Union européenne n'est elle pas responsable de la privatisation de nos systèmes de sécurité sociale à travers les cures d'austérité qu'elle impose aux États membres?

Macron, lui, applique avec zèle ces recommandations. Ainsi, les retraités en subissent les conséquences aujourd'hui, avec notamment la fin de l'indexation des pensions sur l'inflation, ce qui constitue pour eux une perte importante de pouvoir d'achat. Si la baisse de notre déficit public est indispensable pour réduire notre dépendance aux marchés financiers, pour autant, tout cela ne doit pas se faire au détriment des retraités.

Pour assurer la pérennité de nos systèmes de retraite par répartition, on nous enferme systématiquement dans ce triptyque infernal baisse des retraites, hausse des cotisations et recul de l'âge légal de départ en retraite. Nous avons été témoins de l'insupportable destin des retraités en Grèce, à cause de l'austérité imposée par l'Union européenne. Ce scénario noir, nous nous battrons avec détermination pour que jamais il ne soit appliqué en France.